Deshalb ist die Qualität der Arbeit des Menschenrechtsrates für uns sehr wichtig. Wir bitten Sie wie jedes Jahr dass Sie sich dafür einsetzen, dass die Sonderberichterstatter der UN unabhängig arbeiten dürfen und dass sie verteidigt werden, wenn ihre Arbeit angegriffen wird.

Umso bedauerlicher ist es, dass Israel die Mitarbeit beim UPR Mechanismus suspendiert hat. Ich hoffe, es gelingt Ihnen, darauf hinzuwirken, dass dieser Schritt zurückgenommen wird.

Frau Schaake hat darauf hingewiesen auch hier volle Unterstützung. Wir haben viele Anregungen gemacht. Umso bedauerlicher ist es, dass beim Verweis der Situation Syriens an den Internationalen Strafgerichtshof die EU nicht mit einer Stimme spricht. Ich hoffe sehr, dass vielleicht im Rat darauf hingewirkt werden kann, dass Schweden seine Position hier korrigiert. Neu in unserer Entschließung ist, dass wir die EU bitten, sich dafür einzusetzen, dass die nichtstaatlichen Organisationen nicht mehr so gegängelt werden, wie wir es mit zahlreichen Gesetzen in unterschiedlichen Ländern erleben.

Das kann eigentlich nicht hingenommen werden.